Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, je voudrais d'abord remercier tous ceux qui vont contribuer à élaborer la position de négociation du Parlement européen telle que, je l'espère, elle pourra être votée demain.

Seulement, je crois que si l'on veut être sérieux, il faut aussi que, dans un monde qui change, avec des marchés financiers qui connaissent des évolutions parfois très erratiques, l'information ne soit pas une information formelle et qu'il puisse y avoir une véritable actualisation de cette information. De la même manière, je pense que lorsque l'on réfléchit à ce qui détermine le comportement d'un investisseur, la question de savoir quelle personne vous conseille dans cette stratégie d'investissement et quel est votre projet d'investissement sont des éléments qui comptent.

de coordonner le travail des autorités nationales avec les autorités de supervision européennes, afin de rétablir véritablement cette confiance des petits investisseurs dans les marchés financiers, dont nous avons besoin qu'ils fonctionnent et qu'ils permettent d'attirer suffisamment d'épargne pour financer l'économie.